porque ellos son los que más están sufriendo las consecuencias de las crisis. Evidentemente, han sido los que más han sido expulsados del mercado laboral o los que ni siquiera han conseguido entrar los que menos cobertura social tienen y, por lo tanto, los que más están sufriendo todas estas consecuencias más pobreza y más desigualdad. Ese es el futuro que están viendo. En el mandato pasado, con el Comisario Andor, conseguimos llevar a cabo una de nuestras prioridades poner en marcha la Garantía Juvenil para el empleo.